Señor Presidente, dicen que cuando le preguntaron al célebre pensador Ortega y Gasset qué distancia había que tomar de los acontecimientos para escribir la historia, dijo una distancia en la que no se pueda apreciar el perfil de la nariz de Cleopatra. Traigo, señora Ashton, esta anécdota a colación, no porque Egipto sea un país afectado por la primavera árabe, sino porque estamos viviendo en la Unión Europea una encrucijada histórica falta de confianza en nuestro proyecto, crisis de la deuda, cuestionamiento de los logros fundamentales mejor valorados por nuestros ciudadanos como es el espacio Schengen y dudas sobre la capacidad de la OTAN. Sin embargo, en los dos últimos años y medio hemos experimentado progresos tangibles sus propias funciones de Alta Representante Vicepresidenta de la Comisión y Presidenta del Consejo de Asuntos Exteriores, el alumbramiento del Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comunicación conjunta sobre la política de vecindad renovada. Dijo usted ayer y yo lo comparto que nuestros vecinos estarán siempre ahí.

¿Estaremos a la altura de las expectativas de nuestros ciudadanos, que ven la política exterior como un termómetro indicativo del estado de la Unión Europea? ¿Podremos acompañar eficazmente estos procesos de transición en los países que son objeto de la Resolución que aprobaremos mañana?

Creemos y deseamos que usted tenga éxito en su trabajo, pero para eso tiene que actuar con el máximo perfil. No perfil físico, como en la respuesta de Ortega, sino perfil político, haciendo especial hincapié en encontrar el máximo común denominador y no el mínimo común múltiplo.